Paní komisařko, jako bývalý primátor Ostravy a hejtman Moravskoslezského kraje mám s otázkami mobility v městských oblastech dlouholetou osobní zkušenost. V těchto funkcích jsem byl v častém kontaktu s kolegy z celé Evropy a tak vím, že každý region, každé město má díky své historii specifické podmínky a odlišné potřeby.

Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za její aktivitu a že vzala v potaz i část našich připomínek.

u plánů udržitelné městské mobility a nesouhlasím se snahou zakázat nejdříve dieselové motory a následně všechna vozidla na tradiční paliva. Projekty městské mobility bychom měli určitě podporovat, ale jsem proti earmarkingu finančních prostředků EU nebo výnosů ze zpoplatnění dálnic.